23 Por lo tanto, estos datos nos tienen que hacer ver la necesidad de impulsar políticas reales y plantearnos objetivos para reducir esta brecha salarial. Porque si seguimos a este ritmo, los datos nos dicen que nuestras nietas habrán conseguido el objetivo de la igualdad salarial, que tardaremos más de 70 años en conseguir la igualdad salarial. Por lo tanto, seamos conscientes de la necesidad de poner objetivos claros.

Una sociedad no se puede denominar como justa cuando las mujeres están en una situación de desigualdad como la que tenemos en estos momentos en la